Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Das Problem ist, dass wir heute Gesetze und Richtlinien haben, die nicht überall umgesetzt werden und auch nicht überall ausreichend kontrolliert werden. Deswegen kommt es zu solchen Bildern.